Et l'Union européenne, en phase avec cette réalité, a reconnu la nécessité de considérer ces pays comme des partenaires stratégiques, notamment de par leur poids économique en Amérique latine, mais aussi de par leur rôle en tant que chefs de file au niveau régional et, très souvent pour des questions de sécurité régionale. Les fondations de nos relations sont extrêmement solides.

L'Union européenne est effectivement le premier partenaire commercial du Brésil qui est, pour sa part, le principal bénéficiaire des investissements de l'Union européenne en Amérique latine.

C'est un partenaire qui peut quelquefois être difficile mais qui a, naturellement, son mot à dire. Depuis la mise en œuvre de l'accord Union européenne Mexique, accord pionnier entre un pays latino américain et l'Union européenne, la moyenne annuelle des investissements européens a triplé et l'Union est aujourd'hui le deuxième partenaire commercial du Mexique. Naturellement, le Mexique est également un partenaire qui partage les mêmes valeurs et les mêmes intérêts. C'est pour cela que nous avons élaboré ce partenariat stratégique comme un instrument puissant qui, nous l'espérons, apportera des bénéfices concrets non seulement à nos citoyens respectifs, mais aussi à ceux d'autres pays et régions du monde. J'en profite pour souligner que l'Union européenne, le Brésil et le Mexique continuent à coopérer pour faire face à la crise financière et à préparer le terrain comme vous l'avez dit, Madame Koppa en vue d'assurer la réussite du sommet du G20, qui se tiendra à Londres en avril.

On a vu les efforts que le gouvernement du Mexique est en train de faire dans cette lutte contre le trafic illégal de drogue même si, malheureusement, le gouvernement doit faire face à une violence presque inconnue jusqu'à maintenant.

Mesdames et Messieurs les députés, que signifie pour nous le partenariat stratégique? Je crois qu'il nous permet de mieux préparer l'avenir en abordant tout un éventail de questions bilatérales et mondiales d'intérêt commun dans un cadre plus structuré, plus cohérent et mieux coordonné. Je suis très heureuse de constater que, dans cet approfondissement de nos relations avec les deux pays, nous avons mis l'accent, à juste titre, sur quelques priorités identifiées dans le rapport du Parlement européen, comme par exemple la coordination au niveau multilatéral, ce qui veut dire aux Nations unies aussi, la démocratie, les droits de l'homme ou les autres thèmes globaux que je viens de nommer.

Nous voudrions faire aboutir les négociations sur deux aspects importants.

Par ailleurs, nous prévoyons, pour 2009, l'ouverture de nouveaux dialogues sur l'éducation, sur la culture et sur les affaires économiques et financières ainsi que la poursuite des dialogues en cours, et nous continuerons à travailler avec le Brésil sur toutes les autres questions globales. En ce qui concerne le Mexique, le partenariat stratégique qui a été décidé par le Conseil sera, je l'espère, bientôt proclamé lors d'un sommet Union européenne Mexique. Entre temps, la Commission, avec les États membres, a entrepris de travailler avec le gouvernement mexicain sur un document opérationnel qui détaille les actions concrètes qui permettront d'optimiser le partenariat stratégique. Un mot finalement sur le rôle du Parlement européen. Nous avons toujours été en faveur de toute contribution que le Parlement aurait au regard du lancement de ce partenariat stratégique, et nous accueillons avec enthousiasme ces recommandations aujourd'hui.